présente aujourd'hui son initiative phare, une plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion, cette déclaration est un message fort adressé par le Parlement à la Commission européenne et aux États membres. Le temps des belles paroles est révolu. Il est désormais temps d'agir. Des propositions concrètes peuvent être mises en place. Soyons vigilants d'ici 2015 pour que plus personne ne dorme dans la rue. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et nous commencerons bien l'année.